ég mæli hér fyrir þessum líkt og forseti hefur virðulegur gert grein fyrir fyrir tveimur frumvörpum í einni ræðu og þakka fyrir heimild forseta til að gera það með þeim hætti enda eru þessi mál svo tengd og verða sjálfsagt til sameiginlegrar umfjöllunar á vettvangi nefndar og þings í framhaldinu virðulegur forseti ég mæli sem sagt hér fyrir frumvarpi til nýrra laga um framkvæmdarvald og stjórnsýslu ríkisins í héraði samhliða því mun ég mæla fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögreglulögum þar sem frumvörpin tvö tengjast mikið líkt og ég hef sagt hef ég og mun fara yfir þau samtímis þó að ég auðvitað aðgreini þau í umræðunni eins og þingheimur þekkir og einhverjir mundu segja þekkir of vel hefur verið unnið að heildarendurskipulagningu og framtíðarstefnumótun í málefnum sýslumanna og lögregluembætta um margra ára skeið og í nánu samstarfi við sýslumenn og aðra hagsmunaaðila frumvörpin fela því í sér umtalsverða breytingu umbætur í þjónustu að mínu mati verulega fækkun stofnana og vonandi og það sem mestu skiptir betri þjónustu við almenning um allt land og aukin tækifæri til þess að færa þjónustu frá miðlægum stofnunum hér í reykjavík til annarra stofnana víða um land ég ætla að byrja á því virðulegur forseti að ræða hér hið svokallaða sýslumannsfrumvarp frumvarp til laga um framkvæmdarvald og stjórnsýslu ríkisins í héraði hvað það varðar felur frumvarpið í sér heildarendurskoðun á gildandi lögum númer níutíu og tvö nítján hundruð áttatíu og níu um framkvæmdarvald ríkisins í héraði en þau lög leggja grunn að stjórnsýslu og skipulagi sýslumannsembætta landsins frumvarpið felur í sér tvær meginbreytingar frá gildandi lögum annars vegar verður ákæruvald og löggæsla aðskilin frá embættum sýslumanna og færð til sjálfstæðra embætta lögreglustjóra með sama hætti og þegar hefur verið gert og við þekkjum héðan frá höfuðborgarsvæðinu og á suðurnesjum

við það verða tuttugu og tvö núverandi umdæmi sýslumanna sameinuð í sjö ný umdæmi vesturland vestfirði norðurland vestra norðurland eystra austurland suðurland og höfuðborgarsvæðið núverandi umdæmi sýslumannsins á suðurnesjum verður óbreytt og embætti sýslumanns í vestmannaeyjum verður lítið breytt samkvæmt því frumvarpi sem nú liggur fyrir virðulegur forseti ég vil hafa sagt það hér til áréttingar að sýslumannsembættin eru að sjálfsögðu gamalgrónar og afar traustar stjórnsýslu og þjónustustofnanir sem gegna mikilvægu hlutverki í okkar samfélagi núverandi umdæmaskipan sýslumanna hefur þó um langa tíð verið óbreytt en á síðustu rúmum tveimur áratugum hafa hins vegar orðið verulegar breytingar á starfsemi sýslumanna best með aðskilnaði dómsvalds og framkvæmdarvalds árið nítján hundruð níutíu og tvö og síðar breytingar á réttarfarslögum frumvarpið sem hér er lagt fram felur í sér sem fyrr segir sameiningu en auðvitað um leið talsverð fækkun sýslumannsembætta í þeim tilgangi að auka og bæta þjónustu ríkisins í héraði einhverjum gæti þótt virðulegur forseti að hér væri á ferðinni eitthvað sem ekki gengi saman en eftir langa og ítarlega skoðun í innanríkisráðuneytinu og fyrrverandi dómsmálaráðuneyti og víðar í stjórnkerfinu og með aðkomu sýslumanna um allt land er það mat flestra að þessi þróun sé einmitt til þess að bæta þjónustu á hverjum stað og tryggja það að embættin séu tilbúin og reiðubúin til þess að taka að sér stærri og mikilvægari verkefni það er önnur verkefni en endilega hafa verið á þeim stöðum nú til þessa tíma þess vegna er það svo ánægjulegt við þetta að til lengri tíma verður hægt að færa verkefni úr ráðuneytum úr öðrum stofnunum til sýslumannsembætta og efla þannig þjónustu á landsbyggðinni enn frekar stjórnsýsluumdæmi sýslumanna eru tuttugu og fjögur talsins embættin eru misstór landfræðilega spanna allt frá níu þúsund ferkílómetrum upp í átján þúsund og hið sama má segja um þann fólksfjölda sem þau þjóna alls starfa um þrjú hundruð manns hjá öllum sýslumannsembættum landsins í um tvö hundruð og áttatíu stöðugildum eins og gefur að skilja eru stöðugildin mismörg meðal embætta allt frá þremur upp í fimmtíu virðulegur forseti helstu forsendur sem liggja til grundvallar þeirri endurskoðun sem þetta frumvarp felur í sér það er frumvarp til laga um framkvæmdarvald og stjórnsýslu ríkisins í héraði eru í fyrsta lagi að gera fyrirhugaðar breytingar á skipan löggæslumála utan höfuðborgarsvæðisins og suðurnesja og það er óhjákvæmilegt miðað við þær breytingar sem orðið hafa á undanförnum árum við þá breytingu að ákæruvald og löggæsla verði skilin frá embættum sýslumanna dragast saman verkefni hjá þeim þrettán sýslumannsembættum sem fara nú með löggæslumál svo mikil breyting að í raun og veru verður algjör gjörbreyting á starfsemi þeirra í öðru lagi er það svo að byggðaþróun og bættar samgöngur undanfarinna ára kalla á þessa endurskoðun og gera hana nauðsynlega núverandi umdæmaskipan hefur verið óbreytt um langa hríð og augljóst að forsendur hennar hafa breyst í veigamiklum atriðum má til dæmis nefna verulegar breytingar eins og ég nefndi hér áðan í samgöngum tilkoma jarðganga betri vegir sem auðveldað hafa samgöngur og stytt vegalengdir innan landshluta í þriðja lagi skiptir miklu máli að öll þróun á sviði sveitarstjórnarmála hefur verið í þá átt að fækka sveitarfélögum í landinu það er vinna með stærri einingar en áður sveitarfélögin hafa verið sameinuð og þau hafa verið gerð að öflugri stjórnsýslueiningum þegar sýslunefndir voru lagðar niður nítján hundruð áttatíu og sex voru sveitarfélögin hér á landi yfir tvö hundruð talsins en eru í dag sjötíu og fjögur sem kallar að sjálfsögðu á það að eðlilegt er að stjórnsýsla ríkisins í héraði fylgi þessari þróun enda eiga hér sömu sjónarmið við í flestum tilfellum í fjórða lagi hefur orðið mikil breyting sem við öll þekkjum á allri samskiptatækni og rafræn stjórnsýsla er í auknum mæli að ryðja sér til rúms sem gerir það að verkum að staðsetning sýslumanns er ekki höfuðatriði heldur fyrirkomulag og inntak þjónustunnar má nefna í því sambandi að unnið hefur verið að mótun og innleiðingu rafræns þinglýsingarkerfis og mikil áhersla lögð á að bæta og þróa öll starfs og upplýsinga kerfi þannig að þau mæti sem best þörfum rafrænnar stjórnsýslu og upplýsingamála og feli um leið í sér ákveðna gagnvirkni í fimmta lagi virðulegur forseti hafa alls staðar í rekstri hins opinbera verið gerðar kröfur um hagræðingu og þar geta sýslumannsembættin og hafa sannarlega sýslumannsembættin ekki verið undanskilin á síðustu árum hafa heildarfjárveitingar til embættanna lækkað að raungildi og er óhjákvæmilegt að bregðast við því með hagræðingu og skipulagsbreytingum um leið og leitast er við að vernda þá grunnþjónustu og meginstarfsemi sem sýslumönnum er ætlað að sinna og munu áfram sinna í sjötta lagi má segja að þessi breyting sé lögð fram þessi hugmynd og þessi tillaga sem hér liggur frammi í frumvarpi með fækkun og stækkun embætta sé eins og ég hef áréttað hér á undan að efla embættin bæði faglega og fjárhagslega og gera þau betur í stakk búin til þess að sinna nýjum verkefnum sem þeim geta verið falin minnstu embættin eru eins og við öll þekkjum tæplega nógu sterk til að halda uppi nægilega öflugri þjónustu í samanburði við stærri embættin og þess er vænst að stækkun og sameining embætta leiði til þess að þau verði öflugri þjónustueiningar almennt má gera ráð fyrir því að sérhæfing og afköst starfsmanna aukist við stærri embætti og að stærri og færri embætti muni tryggja betur samræmt verklag með vísan til þessara forsendna virðulegur forseti hafa þrjú meginmarkmið verið höfð að leiðarljósi við þá endurskoðun sem frumvarpið felur í sér það má segja að það séu sömu leiðarljós og hafa verið viðhöfð í þessum málum bæði í tíð núverandi ríkisstjórnar og eins í tíð fyrrverandi ríkisstjórnar og að okkur hefur í raun og veru auðnast það í þessu stóra verkefni að stíga með svipuðum hætti til jarðar í því og ég held að allir séu sammála um það að þetta sé mikilvægt framfaraskref þessi þrjú meginmarkmið ef maður rammar inn þá umræðu þá felur þetta í sér þessi breyting að þjónusta við borgarana úti um allt land verði eins góð og kostur er að rekstur embættanna verði eins hagkvæmur og kostur er og að stjórnsýsla sýslumannsembættanna verði efld þannig að þau verði betur í stakk búin til að taka að sér aukin verkefni þetta eru lykilþættirnir sem fyrr segir virðulegur forseti gerir frumvarpið ráð fyrir að embættum sýslumanna verði fækkað úr tuttugu og fjórum í níu þau embætti sem nú eru starfandi sameinast í hinum nýju embættum utan embættum sýslumanna í reykjanesbæ og í vestmannaeyjum embætti sýslumannsins í reykjanesbæ breytist ekki að öðru leyti en því að það mun framvegis bera heitið embætti sýslumanns á suðurnesjum en í vestmannaeyjum verður lögreglan skilin frá embætti sýslumanns og færð undir nýtt embætti lögreglustjóra á suðurlandi líkt og liggur fyrir í frumvarpinu sem hér er til umræðu en ég geri fastlega ráð fyrir því virðulegur forseti að þetta verði rætt nokkuð á vettvangi nefndarinnar þessi tilhögun hvað varðar vestmannaeyjar enda hafa þeir lýst því yfir vestmannaeyingar að þeir telja að það þurfi aðra tilhögun á þeirra svæði

samkvæmt frumvarpinu verða umdæmamörk embætta sýslumanna því með sama hætti og nú eru ákveðin í reglugerð að höfðu samráði við samband íslenskra sveitarfélaga og sýslumenn með hliðsjón af skipulagi annarrar opinberrar þjónustu gert er ráð fyrir að ný umdæmamörk sýslumannsembætta verði að meginstefnu til hin sömu og ný umdæmamörk lögregluumdæma en vestmannaeyjar verði þó áfram sérstakt umdæmi sýslumanns kveðið verður á um það í reglugerð hvar aðalskrifstofa sýslumanns í hverju umdæmi verður staðsett og jafnframt að að samráð verði haft við sýslumann um staðsetningu annarra sýsluskrifstofa umdæmisins og hvaða þjónusta þar verði veitt jafnframt verður horft til þess hvernig skipulagi lögreglu innan umdæmisins verði háttað það nýmæli er í frumvarpinu að til viðbótar því gjaldi sem sýslumönnum er heimilt að innheimta samkvæmt lögum um aukatekjur ríkissjóðs og ég vil sérstaklega láta þess getið hér virðulegur forseti að þetta er líka afsprengi af umræðu sem verið hefur talsverð á umliðnum missirum að þeim verði gert það heimilt að taka gjald samkvæmt gjaldskrá sem samsvarar kostnaði vegna verka sem framkvæmd eru utan hefðbundins vinnutíma og starfsstöðva þeirra og lög og aukatekjur ríkissjóðs ná ekki til sem dæmi um þetta má nefna að fallist sýslumaður á að gefa hjón saman utan starfsstöðvar sinnar eða utan afgreiðslutíma skrifstofunnar verður að gera ráð fyrir því að sá sem um það biður greiði sérstakt gjald sem sýslumaður geti innheimt á grundvelli gjaldskrár þetta á einnig við um aðra þætti sem ég geri ráð fyrir að þingheimur þekki nokkuð vel til frumvarpið kveður á um að hið nýja skipulag sem hér er kynnt taki gildi þann fyrsta janúar árið tvö þúsund og fimmtán fram að þeim tíma gefst færi á að undirbúa innra skipulag hinna nýju embætta þjónustu þeirra og starfsemi að öðru leyti frumvarpið gerir einnig ráð fyrir að hægt sé að stíga ákveðin skref í átt að hinu nýja skipulagi fyrr til dæmis með sameiningu embættisverka tveggja eða fleiri embætta þar sem sami sýslumaður gegnir embættum eða að með sameiningu sé slík leið fær nokkuð hefur verið rætt um það virðulegur forseti að horfa þurfi til þess við innleiðingartímann að sýslumannsembættin um allt land þykja ekki nægilega vel búin tæknilega þannig að það gæti verið eitthvað sem mundi valda því að rýna þyrfti sérstaklega þessi tímaviðmiðin og þennan innleiðingartímann svo vikið sé að starfsmannamálum er tengjast þessu frumvarpi en samkvæmt frumvarpinu munu starfandi sýslumenn njóta forgangs til skipunar í ný embætti hið sama gildir um starfsmenn þeirra embætta sem lögð verða niður þeim verða boðin störf ýmist hjá hinum nýju embættum sýslumanna lögregluembættum eða annars staðar á umsýslusviði ráðuneytisins hér er því ekki gert ráð fyrir uppsögnum starfsmanna þrátt fyrir hagræðingu í rekstri þetta er mikilvægt að komi fram og einnig er mikilvægt að það komi fram að á umliðnum árum sérstaklega síðustu þremur til fjórum árum þegar umræðan um þessar breytingar hefur verið í gangi hafa skipanir sýslumanna nokkuð tekið mið af þessari umræðu og undirbúningi þessa frumvarps þannig að sumir sýslumenn eins og þingheimur þekkir gegna embættum víðar en á einum stað virðulegur forseti eins og fram kom hér í upphafi mæli ég einnig fyrir og hér liggur einnig frammi frumvarp til laga um breytingu á lögreglulögum sem lýtur að mestu leyti og snýr einnig líkt og fyrra frumvarp að sameiningu og um leið stækkun lögregluumdæma frumvarpið felur um leið í sér líkt og áður var nefnt varðandi frumvarpið er tengist sýslumönnunum aðskilnað löggæslu frá starfsemi sýslumannsembætta en einnig hæfi skilyrði þeirra er starfa innan lögreglunnar auk annarra breytinga á lögreglulögum frumvarpið tekur tillit til þess að kröfur til löggæslu hafa aukist verulega á undanförnum árum og er mikilvægt að lögreglustjóri á hverjum stað geti óskiptur sinnt verkefnum lögreglustjóra til að standa undir þeirri ábyrgð sem hann ber lögum samkvæmt í frumvarpinu er mælt fyrir um að lögregluumdæmum verði fækkað úr fimmtán í átta þau verði óbreytt á höfuðborgarsvæðinu og á suðurnesjum líkt og áður var nefnt vegna fyrri breytinga en ný embætti verða á vesturlandi vestfjörðum norðurlandi vestra norðurlandi eystra austurlandi og suðurlandi umfangsmiklar breytingar á skipulagi löggæslunnar hafa líkt og þingheimur þekkir verið á undanförnum áratugum lögregluembættum var árið tvö þúsund og sjö fækkað úr tuttugu og fimm í fimmtán og árangurinn af þeim skipulagsbreytingum var metinn góður af nefnd þáverandi dómsmálaráðherra sem skilaði skýrslu um skipulagsbreytingarnar árið tvö þúsund og átta nefndin benti þó á að breytingarnar hafi ekki verið nægilega róttækar til þess að tryggja sem besta nýtingu mannafla innan lögreglunnar alls staðar á landinu sum lögreglulið væru enn of fámenn hlutfall stjórnenda of hátt og markmið um sérstakar rannsóknarheimildir hefðu ekki fyllilega gengið eftir var það mat þeirrar nefndar að meiri stækkun lögregluembætta gæti enn aukið slagkraft þessara verkefna og væri mikilvægt til þess að tryggja eins góða og öfluga löggæslu og við viljum sjá í þessu landi í ljósi góðrar reynslu af fækkun lögregluumdæma var því ákveðið árið tvö þúsund og níu að fara yfir stofnanauppbyggingu innan lögreglunnar ásamt umdæma og verkefnaskiptingu slík endurskoðun þótti brýn í ljósi erfiðra aðstæðna í fjármálum ríkisins þar sem leita þurfti leiða til að tryggja að þeir fjármunir sem veittir væru til löggæslu nýttust sem allra best meginmarkmiðið með fækkun lögregluembætta er því ekki síst það og það er brýnt að hafa það í huga að komist verði hjá því að vegið verði að grunnþjónustu lögreglunnar og það er gert með því að leita skynsamlegra og góðra leiða til að hagræða frekar en að skera niður í þjónustu við almenning með þessari breytingu sem hér er kynnt er stefnt að því að til verði öflug lögreglulið um land allt sem njóti styrks af stærri liðsheild með færri stjórnendum skýrari verkaskiptingu og verði þannig hagkvæmari rekstrareiningar til lengri tíma litið í stað þess að lögbinda umdæmismörk verður ráðherra veitt heimild samkvæmt þessu frumvarpi til að afmarka þau nánar í reglugerð að höfðu samráði við samband íslenskra sveitarfélaga rökin fyrir því eru að fjöldi sveitarfélaga í landinu hefur tekið breytingum undanfarin ár því gæti verið nauðsynlegt að hnika til umdæmum til dæmis ef kemur til frekari sameining sveitarfélaga þá skal ákveðið í reglugerð hvar aðalstöð lögreglustjóra skuli vera staðsett tækniframfarir bættur búnaður lögreglu ekki síst fjarskiptabúnaður og síaukin áhersla á sýnileika löggæslu stuðlar að því að starfsemi lögreglunnar innan umdæmisins sé skipulögð með markvissum hætti þannig að löggæslu gæti sem víðast í umdæminu það verður þannig hlutverk lögreglustjóra á hverjum stað að skipuleggja starfsemi lögregluliðanna og verður það jafnframt ákvörðun lögreglustjóra hvaða starfslið hefur aðsetur á aðalstöð og hvaða starfslið hefur aðsetur á öðrum varðstöðvum það er lagt til líkt og í fyrra frumvarpi að umdæmabreytingarnar taki gildi fyrsta janúar árið tvö þúsund og fimmtán einhverjir mundu telja og það er rétt að það komi fram virðulegur forseti að innleiðingarferlið hvað varðar lögregluumdæmin væri að mörgu leyti einfaldara sökum forsögu og aðstæðna hvað varðar lögreglumálin en sýslumannsembættin en hér er lagt til að þetta fari saman hönd í hönd virðulegi forseti samhliða fækkun lögregluumdæma er lagt til að ákvæði um sérstakar rannsóknardeildir sem starfræktar hafa verið hingað til í sjö af fimmtán lögregluumdæmum verði felldar niður enda er það talið óþarft þar sem lögreglurannsóknir munu framvegis samþættast almennu lögreglustarfi í hinum nýju umdæmum lögregluembættin eru betur í stakk búin vegna þessarar stækkunar sem hér er lögð til til þess að takast á við rannsókn sakamála innan síns umdæmis með skilvirkum hætti og um leið og þau koma upp er við það miðað að lögregluliðin vinni saman að rannsóknum mála svo sem tilefni er til á grundvelli reglna sem ráðherra setur samkvæmt tillögu ríkissaksóknara um stjórn lögreglurannsókna og samvinnu lögreglustjóra við rannsókn sakamála þá er mælt fyrir um að fella á brott þá heimild að koma á fót greiningardeild er leggi mat á hættu af hryðjuverkum og skipulagðri glæpastarfsemi í einstökum lögregluumdæmum enda hvorki talið hagfellt né hagkvæmt að hafa fleiri en eina greiningardeild innan lögreglunnar þess utan hefur þessi heimild aldrei verið notuð í frumvarpinu er einnig mælt fyrir um hæfi skilyrði ríkislögreglustjóra aðstoðarríkislögreglustjóra lögreglustjóra aðstoðarlögreglustjóra og skólastjóra lögregluskóla ríkisins rétt og eðlilegt þykir að kveðið sé á um hæfi skilyrði ofangreindra í lögreglulögum þá er gerð sú tillaga að lögreglustjóri skipi alla lögreglumenn nema yfirlögregluþjóna og aðstoðaryfirlögregluþjóna þeir skuli skipaðir af embætti ríkislögreglustjóra þá mun sérstakur saksóknari geta með sama hætti skipað lögreglumenn við embætti sitt rökin fyrir því virðulegur forseti að færa ekki allar skipanir til lögreglustjóra í einu lagi eru annars vegar þau að heppilegra sé að gera breytingar að þessu leyti í áföngum og hins vegar það sjónarmið að mikilvægt er að haldið sé á skipunarmálum stjórnenda embættanna með samræmdum og tryggum hætti eftir að hin nýju sameinuðu embætti taki til starfa í frumvarpinu er mælt fyrir einnig um það nýmæli að lögreglumenn og aðrir sem starfa innan lögreglunnar skuli ekki hafa gerst sekir um refsivert athæfi sem telja má svívirðilegt að almenningsáliti né sýnt af sér háttsemi sem rýrt getur það traust sem starfsmenn lögreglu verða almennt að njóta sambærilegar kröfur eru nú gerðar til hæstaréttar og héraðsdómara samanber lög um dómstóla það skal tekið fram að samhliða framlagningu frumvarps þessa er hafin á vegum ráðuneytisins í náinni samvinnu við starfsmenn og hagsmunasamtök innan lögreglunnar mjög mikil og umfangsmikil umbótaverkefni sem ætlað er að styðja við eflingu lögreglunnar með ýmsum hætti svo sem varðandi skilgreiningu á grunnþjónustu skiptingu fjárveitinga og aukið rekstraröryggi og ekki síst framtíðarsýn lögreglunnar framtíðarsýn samfélagsins á grundvelli skýrrar stefnumótunar um það hvernig lögreglumálum og öryggi almennings í breiðum og víðum skilningi skuli fyrir komið til framtíðar það er mikilvægt og stórt verkefni sem hefur verið auðvitað í vinnslu í nokkur ár innan ráðuneytisins og innan stjórnkerfisins alls það er sérstakt markmið núverandi ríkisstjórnar að efla löggæslu í landinu og tryggja það að almenningur telji að öryggi þeirra sé tryggt í því samhengi og við vitum öll og þekkjum og ég er mjög þakklát fyrir það hvernig þingheimur hefur tekið í þá viðleitni mína sem innanríkisráðherra að tryggja það að við getum boðið almenningi um allt land sérstaklega í dreifðum byggðum þá tilfinningu þá upplifun og sannarlega fært þá tilfinningu til verka að hér sé verið að vinna þannig að öryggi sé tryggt það er einungis gert í samræmi við þá fínu vinnu sem unnin var í tíð síðustu ríkisstjórnar lögð fram í mars á síðasta ári þar sem var lögð fram áætlun um hvernig hægt væri að efla almannaöryggi efla starfsemi lögreglunnar og við vinnum eftir þeirri áætlun og í samræmi við þá þverpólitísku vinnu sem skilað var þá í því samhengi vil ég nýta þetta tækifæri og upplýsa hér að ég hef nú þegar til skoðunar og hef fengið til skoðunar og til afhendingar tillögur þverpólitískrar þingmannanefndar sem undir forustu háttvirts þingmanns vilhjálms árnasonar hefur verið í mikilli vinnu á umliðnum mánuðum og vikum við að útfæra það sem fram kom og samþykkt var hér af þingheimi um að veita fimm hundruð milljónum króna sem viðbótarframlagi til löggæslu í landinu sérstaklega til eflingar lögregluliðum á hverjum stað og til fjölgunar í lögregluliðum sem við höfum og til fjölgunar á lögreglumönnum og vonandi fjölgunar á lögreglukonum sú nefnd hefur nú skilað til ráðherra skilaði síðastliðinn þriðjudag til ráðherra tillögum er varða dreifingu á þessum fimm hundruð milljónum og ég er mjög þakklát fyrir þá góðu og miklu vinnu hvet þingheim til þess að kynna sér þær tillögur veit að þær tillögur hafa verið kynntar í allsherjar og menntamálanefnd þar sem farið var yfir málið á fundi nefndarinnar í morgun og ég ætla svo sem ekki virðulegur forseti að fara yfir þær tillögur í smáatriðum en get þó upplýst um það að þær tillögur sem lagðar hafa verið fram og ég á von á því að samþykkja óbreyttar enda sé ég ekki ástæðu til annars en að fallast á þær eins skynsamlega og þær eru fram bornar og eins skipulega og þær eru uppbyggðar en þær fela það í sér að fyrsta mars næstkomandi verður hægt að ráða fimmtíu nýja lögreglumenn og vonandi lögreglukonur til starfa um allt land þessi fjölgun er að mestu leyti utan höfuðborgarsvæðisins í samræmi við umrædda skýrslu en það að við séum að ná þeim árangri í þessari þverpólitísku vinnu að ná sátt um það að tryggja fimmtíu lögreglumenn til viðbótar í löggæslu og öryggisþætti er varða almannaþjónustu um landið að það takist á þessu ári er að mínu mati risa risastórt skref til þess að auka öryggi almennings og tryggja það að þessir þættir séu eins vel úr garði gerðir og við ráðum við við núverandi aðstæður þetta er því mikið fagnaðarefni og ég vil nota þetta tækifæri og þakka öllum þingflokkum fyrir aðkomu þeirra að því og þá miklu samstöðu sem náðist um þessar tillögur sem fela þetta í sér að um fimmtíu nýir lögreglumenn taka til starfa á þessu ári og síðan fela þessar tillögur einnig í sér eflingu á tækjum búnaði og þjálfun lögreglumanna þannig að ég tel að þessu fjármagni sé vel ráðstafað miðað við þessar tillögur þingmannahópsins og vona innilega að almenningur muni finna fyrir þessu aukna öryggi um land allt í framhaldi af þeirri vinnu mun þessi þverpólitíski þingmannahópur áfram vera til ráðgjafar fyrir innanríkisráðherra og fyrir innanríkisráðuneytið og lögreglumálin um allt land og koma að því og eins og ég sagði áðan munum við halda áfram þeirri vinnu og í framhaldi af þessu tryggja það að við mörkum okkur skýra og afdráttarlausa sýn um eflingu löggæslunnar í þessu landi og það mun ekki aðeins taka mið af þessu viðbótarframlagi heldur einnig af hugmyndum okkar um hvernig við getum gert enn betur og tryggt það að þessar breytingar sem þetta frumvarp sem við hér ræðum hvernig við tryggjum að það nái sem best að nýtast eins og við viljum öll að það sé nýtt ég hef nú virðulegur forseti gert grein fyrir efni frumvarpanna tveggja og legg til að þeim verði að lokinni þessari umræðu vísað til háttvirtrar allsherjar og menntamálanefndar og til annarrar umræðu ég vona innilega að ég eigi gott samstarf við alla þingmenn um þessi mál vil einnig upplýsa þingheim um það að ég mun ásamt fulltrúum úr nefndinni fara til fundar við landshlutasamtök og sveitarfélög víða um land til þess að ræða þessar breytingar og tryggja að þær fari fram með þeim hætti að þær séu sem mest í

mætum með jákvæðni og bjartsýni fullviss um það að þetta muni tryggja öflugri og betri þjónustu við almenning um allt land